Er zijn een aantal punten die van belang zijn.

De Commissie heeft aangegeven dat zij bereid is om een onderzoek te doen naar die belangrijke punten.

wij vinden dat moet worden bekeken of het mogelijk is consumenten daarvoor te waarschuwen. Er zijn ook heel vaak misleidende handelspraktijken.